Ön kellő hangsúlyokat adott a gazdasági kérdéseknek. De vajon nem gondolja e, hogy ez a mostani találkozó, ez egy unikális alkalom lehetne arra nézvést, hogy Európa megértesse a legfőbb gazdasági erőkkel, hogy most igazából Európának is szüksége van a szolidaritásra. Nem utolsó sorban azért, mert egy kicsit a többiek ezt egy európai problémának érzik a migrációs ügyek vonatkozásában.